besedo Vojko Starovič. Hvala lepa. Jaz bi se v svoji razpravi, danes osredotočila zlasti na kandidata za ministra za, zdravje. za razliko od enega od poslancev danes, ki je razpravljal, kako nepotrebni so hearingi in zaslišanja poslancev v, državnem zboru, moram reči, da zastopam popolnoma drugačno mnenje. Pravzaprav je ta hearing in ta, zagovor, kot mu radi rečemo, ministra pravzaprav prva prilika, da poslanci nekaj več izvemo o tem, kako si bodoči minister, zamišlja svoje delo, kaj bo izpostavil kot prioritete, česa se bo naprej lotil in tako naprej. Tudi glede samih kandidatov se včasih stranke težko opredeljujemo, ker ker ali niso poznani ali niso nimajo veliko referenc na tem področju, tako da hvala bogu imamo ta hearing, in si lahko ustvarimo eno mnenje. In tudi jaz osebno in Stranka Alenke Bratušek si ga je ustvarila. Gre namreč za to, da je za nas, za našo stranko, področje zdravstva res, res izjemno pomembno. Večkrat poudarjamo, da smo kot svojo volilno prioriteto za te državnozborske volitve izbrali ureditev položaja upokojencev, kar je res. druga prioriteta, ki so jo pa izpostavili pravzaprav vsi, ki so se obrnili na nas v prejšnjem mandatu, je pa ureditev zdravstva in zlasti dolge čakalne dobe. To besedo dolge čakalne dobe smo že tolikokrat izgovorili, da smo vmes že pozabili, da lahko v konkretnih primerih čakalna doba povzroči ne samo slabo voljo in tako naprej, ampak tudi konkretne negativne učinke, za za posameznega bolnika, ki se mu lahko zdravje poslabša. Kar je seveda najslabša možna alternativa. slab je pa seveda tudi, slabe so pa tudi seveda za percepcijo in za upanje ljudi v delovanje našega zdravstvenega sistema in v to, da smo kot država in kot zdravstveni sistem sposobni odgovoriti na naraščajoče potrebe na tem področju. Zakaj to govorim? Govorim tudi zato , ker je naša stranka - in to lahko vsi, ki so bili na teh pogajanjih zraven, tudi potrdijo, na koalicijskih pogajanjih ves čas vztrajala, da se področje zdravstva čim bolj natančno uredi. In resnično smo uspeli in mislim, da je bil to takrat tudi naš predlog v, v programski del koalicijskega sporazuma umestiti zdravje na prvo mesto. Pod točko ena. Točka ena dostopno, kakovostno, učinkovito in finančno vzdržno, zdravstvo, je prva točka koalicijskega sporazuma, v katerem smo se stranke, ki tvorimo koalicijo, zavezale k nekaterim učinkom in kot, osnovo. Predsedujoči, zelo težko govorim, če tule cela poslanska skupina SDS na glas klepeta. A jih lahko, prosim? Skratka, v tej koalicijski pogodbi smo se vse stranke, ki tvorimo koalicijo, zavezale, za javen in solidaren zdravstveni sistem, takega, kot so ga poslanci potrdili marca dva tisoč ko so sprejeli resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva. Tako da mislim, da je to neka, neko izhodišče, iz katerega moramo izhajati, ne pa vsakič znova pač iskati neke možne nove rešitve. Za nas, Stranko Alenke Bratušek, je javen in solidaren zdravstveni sistem, ki bo, ljudem omogočal kakovostno in hitro storitev, osnova za te nadaljnje pogovore. Zdaj, znotraj te definicije je seveda en kup problemov, ki pa so problemi že leta in leta. Jaz moram priznati, da nisem strokovnjak za zdravstvo, se tudi redko javljam na na na to področje, ampak ne morem razumeti, da toliko časa že nismo, sposobni urediti tega področja, pa četudi bi se samo zgledovali po drugih državah. Sprašujem se tudi, kam je šel ves ta denar, ki smo ga že v tem mandatu namenili za skrajšanje čakalnih dob, glede na to, da rezultati še niso jasni? Zato želimo, da bi, novi minister nehal delati analize, zagrabil delo in končno naredil to, kar smo se zmenili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj, prišlo je še do ene spremembe, ker je ...